Voorzitter, gisteren hier in Straatsburg en vandaag in Brussel vragen werknemers uit de transportsector om een eerlijke toekomst. Ik denk dat we kunnen zeggen dat buiten deze zaal niemand snapt wat we hier nou aan het doen zijn.

Maar de chauffeurs laten niet met zich sollen. Dus of we nu vandaag of in april over hun werkroosters, hun lonen en arbeidsvoorwaarden stemmen, chauffeurs verdienen een eerlijke betaling en ze verdienen voldoende rust. Dat was mijn inzet, dat is mijn inzet en dat blijft mijn inzet, want vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs worden nu tegen elkaar uitgespeeld in een race naar de laagste lonen en naar de slechtste arbeidsvoorwaarden. We moeten de uitbuiting van chauffeurs langs de snelweg in mijn land stoppen. We moeten de brievenbusfirma's sluiten en we moeten de chauffeurs de zekerheid geven van fatsoenlijke rij en rusttijden.